Hvala lepa. Uspeli ste nasmejati nekatere tukaj na moji desni, kar je tudi v redu. Ste se nalezli mojega prejšnjega poklica. Torej, hvala za vprašanje. Res je, od trinajstega septembra, ko se je ta vlada oblikovala, seveda, nismo imeli niti, če sem iskren, nismo pričakovali sto dni miru, ker se je že prej nakazovalo vse, kar bo. Poslušali smo, kako so volitve ukradene, kako sestavlja vlado tisti, ki je na drugem mestu. Moram reči, da to ni noben unikum v Evropi. V Danskem in na Danskem je, recimo predsednik vlade predsednik stranke, ki je bila tretja na volitvah, tako da to to ni nič novega. To je samo pri nas lahko včasih čudno, pa tudi že pri nas smo imeli te primere. Tako da tudi celo za našo demokracijo to ni nič čudnega. Na mizi nas je pričakalo precej problemov. Torej, najprej seveda pogajanja s sindikati. Prejšnja vlada je odstopila tik pred dogovorom in takrat je bila stavka zamrznjena. In takoj prvi dan, trinajstega septembra, ko se je vlada sestavila, so sindikati odmrznili stavkovne zahteve in zahtevali takoj prvi dan reševanje. Seveda smo se tudi tega lotili, oblikovali smo pogajalsko skupino, tudi tam je bilo mnogo dezinformacij, kako ignoriramo in ne vem kaj vse. Skratka, v tej naši družbi so vsi precej neučakani, nestrpni in tako naprej, ampak, dobro, tudi to bomo preživeli. Se pogajamo s sindikati in mislim, da vseh stavkovnih zahtev nikakor ne bo možno rešiti naenkrat. Smo pa pripravljeni na tak dogovor, ki bo sindikatom in seveda ne zgolj sindikatom, ker pri nas, ko ko se pogajamo s sindikati, imamo v mislih gospod Štruklja pa gospoda Počivavška pa še ne vem koga, ampak dejansko pa delamo za ljudi, v teh sindikatih so ljudje, so člani ljudje, ki delajo vsak dan, čeprav je včasih javni sektor sprejet kot neki nebodigatreba, pa vendarle, v javnem sektorju veliko ljudi trdo dela, zato da imamo vse tiste storitve, ki si jih državljanke in državljani zaslužimo. Javni sektor nikakor ni samo javna uprava, ampak je vse še kaj drugega. In če javni sektor in realni sektor, tako imenovani, ne bosta delala z roko v roki, potem države ni. Skratka, s tem se ukvarjamo veliko, tudi zdaj pogajalska skupina intenzivno dela. Potem drugo je, kot je že prej omenjeno bilo, izvajajo se napori za sprejem Zakona o minimalni plači. Potem naj povem, da ob sprejetju socialnih pomoči ,,#a ki so se zvišale oziroma ostale na isti ravni, bo potrebno vložiti tudi napor na drugi strani in sprejeti kakšne strukturne ukrepe, tudi tudi to bo potrebno narediti, ker vemo, da nekateri to pomoč tudi prejemajo neupravičeno. Skratka, to bo treba pregledati, in to je tudi velika naloga. Potem pa seveda prej omenjena tudi davčna zakonodaja nas čaka, tudi tukaj smo že začeli delati. Potem pa največja zadeva, ki se mi zdi ta hip tista, ki je največ naredila koristnega za občanke in občane in hkrati državljanke in državljane, zlasti v luči včerajšnjih lokalnih volitev, pa je, da bomo, če bo sprejet Zakon o izvrševanju proračuna, občinam dali petsto triinsedemdeset celih pet evrov povprečnine, kar doslej ni bila praksa, in s tem bodo občine lahko tudi lažje izvajale svoje naloge in pa lažje tudi investirale. Tako da tudi s tem mislimo resno, vendar se mi zdi, da v dveh mesecih pač se ne da vsega rešiti. Delamo pa na vseh teh rešitvah, in tudi z občinami bo potreba potrebno pristopiti tudi k celostni zakonodaji. Hvala lepa.